Lepša hvala in hvala za vprašanja, spoštovani poslanec Tudi sama se zavedam, da je črpanje evropskih sredstev zelo zelo pomembno. Tudi sama ali pa smo se v vladi leta dva tisoč trinajst, dva tisoč štirinajst zelo potrudili, da smo, bom rekla, delali kar čudeže, da smo na končno da smo na koncu tisto prejšnjo finančno perspektivo počrpali tako rekoč v celoti. In tudi sama zelo podpiram projekt energetske sanacije in bi si želela, da bi bilo čim več sredstev namenjenih in porabljenih za to stvar. In seveda si tudi sama želim čim boljše sodelovanje z vsemi slovenskimi župani in zavedam se, da je res verjetno prav na področju ministrstva za infrastrukturo največ projektov, ki so zelo operativno povezani z občinami. Zdaj pa nekaj podatkov. Če pa za čisto konkretne razpise nimam konkretnih podatkov, se pa verjetno lahko dogovoriva, da jih tudi pisno posredujem. Sredstva evropske kohezijske politike v programu v programskem obdobju dva štirinajst dva dvajset se seveda za to celovito energetsko prenovo dodeljujejo v okviru javnih razpisov. Želimo si, da bi se ta denar čim bolj učinkovito porabljal, skratka da bi se skupaj z ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju stavbe, to so fasade, streha in tla, odvijali tudi tisti na stavbnih tehničnih sistemih, na primer ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode, ker mislimo, da bi to bilo najbolj ekonomsko upravičeno. Ministrstvo za infrastrukturo je v tej finančni perspektivi od leta dva tisoč šestnajst dalje objavilo tri javne razpise za sofinanciranje energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin. V sklopu teh razpisov je bilo do sedaj kot primernih za sofinanciranje izbranih štirideset operacij, kar predstavlja skupaj cirka tristo petintrideset tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine občinskih stavb, pri čemer znaša skupni znesek dodeljenih sredstev približno štiriindvajset milijonov in pol. Vloge, prejete na letošnji razpis, pa so še v obravnavi, zato se bo ta podatek do konca leta še spremenil. In jaz bi si želela, da tudi zaradi okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili skupaj mi in Evropa, enake ali pa podobne projekte financiramo tudi v naslednji finančni perspektivi. Je pa, bom rekla, neki dogovor ali pa zaveza tudi te vlade, da temeljito proučimo, kje se lahko zgodi, da so zaostanki tako veliki, da so ogrožena da je ogroženo črpanje evropskih sredstev v tej finančni perspektivi. In če to ugotovimo, bomo seveda predlagali tudi ustrezne spremembe aktov. Se pa moramo zavedati, da so te spremembe aktov, še posebej tiste, za katere moramo prositi soglasje evropsko za soglasje Evropsko komisijo, kar dolgotrajni. Tako da tukaj moramo biti glede teh sprememb pazljivi. Mogoče toliko za začetek.